2011. Mi colega Sidonia Skrzydlewska y la señora Helga Truppel han hecho un enorme esfuerzo para presentar un proyecto viable, consensuado en todas las fuerzas políticas y coherente con la necesidad de austeridad que solicitan los Estados miembros. Los miembros del Parlamento Europeo no venimos del planeta Marte. Somos alemanes, ingleses, suecos, húngaros o españoles y conocemos y sufrimos la situación de gravísima crisis económica y financiera en nuestros propios países. Pero consideramos que un presupuesto europeo potente y bien financiado es un instrumento valioso e indispensable para el relanzamiento económico de la Unión Europea. Bloquear, reducir, desnaturalizar el presupuesto europeo actúa, paradójicamente, en contra de los intereses de 27 Estados miembros y de 500 millones de ciudadanos. Sin flexibilidad para los próximos tres años no implementaremos las políticas post Lisboa. Sin acuerdo político entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre recursos propios o colaboración en el próximo marco financiero plurianual, no habrá estabilidad política ni financiera. No es una cuestión simplemente de derechos sino de interés común. Los socialistas europeos y los verdes están legitimados para venir a esta Cámara a hacer oposición política, no se sabe contra quién. Pero eso no beneficia a nadie ni tampoco a los países cohesión. Aunque ahora haya mucho líder político interesado en el presupuesto de 2011, quiero recordarles mi experiencia política de catorce años de conciliación presupuestaria. Nunca, nada de lo que se ha conseguido en presupuestos en estos años se ha conseguido por la vía de la confrontación.

Posiciones maximalistas en esta Cámara o en el Justus Lipsius, que también las hay, no sirven para nada a efectos prácticos.